Perché potevano essere dei vertici in cui segnavamo delle linee rosse, in cui mettevamo dei punti fermi per il futuro e dei vertici di cui si sarebbe potuto parlare, in futuro, come dei momenti in cui è cambiato qualcosa.

Era il momento, era l'opportunità per discutere delle cause profonde all'emigrazione e per concentrarci appunto su quelle che possono essere le politiche del futuro e per evitare queste grandi migrazioni, soprattutto dall'Africa. Ma erano anche dei vertici in cui si poteva discutere di priorità economiche, di chi finanzia il grande mercato delle armi globali si poteva segnare una linea rossa da non oltrepassare per capire cosa c'è dietro ai grandi movimenti terroristici e alle grandi migrazioni. Si è persa un'opportunità con la storia si è persa un'opportunità che poteva essere un momento che avremmo ricordato in futuro.